Monsieur le Président, jusqu'à l'intervention de notre collègue, Yannick Jadot, je trouvais que le débat était un peu surréaliste.

Même nos diplomates, même le Conseil, même nous, parlementaires, sommes espionnés par les États Unis, avec la complicité, notamment, des services britanniques. Nous savons que, sous couvert de lutte contre le terrorisme, des milliers, des millions de citoyens européens ont été espionnés, victimes de transferts massifs de leurs données personnelles.

La résolution commune n'est pas à la hauteur de l'urgence. On y soutient l'accord transatlantique, on se félicite de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, mais c'est cela qui est à l'origine des transferts massifs de données.

Snowden il l'a bien mérité plutôt que d'interdire le survol du territoire à un chef d'État étranger au motif que M. Snowden est peut être caché dans le coffre.